Ich wende mich gerne an den Kollegen Nummer 314. Die Referenden sind, soweit ich weiß, in bestimmten Ländern verbindlich. Ich glaube, das Land, das Sie hier vertreten, muss ein Referendum durchführen. Deshalb will ich Ihnen die Lektüre der gestrigen Zeitungen Ihres Heimatlandes empfehlen. Ministerpräsident Cameron hat gestern die Europäische Union aufgefordert, bitte schnell und einheitlich zu handeln, damit die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches nicht in Gefahr kommt.